Ale chtěl jsem se zeptat Vnímáte svoje vystoupení skutečně za objektivní za situace, kdy na kampaň Marie Le Penové, Vaší předsedkyně, přispěla první česko ruská banka půjčkou 10 milionů EUR?